Un développement durable en Europe est fondé sur une haute compétitivité de l'économie sociale de marché, ce qui implique le plein emploi et le progrès social, la lutte contre l'exclusion sociale et la discrimination, la promotion de la justice et l'éradication de la pauvreté. Le traité de Lisbonne confirme le rôle des partenaires sociaux et promeut le dialogue social entre les syndicats et les représentants des organisations patronales au niveau européen. Sur ces différents points, la situation réelle n'est certainement pas celle que décrivent certains des orateurs qui se sont exprimés. On peut aujourd'hui dramatiser la situation il est vrai qu'il y a des situations préoccupantes, que la crise est là et n'est pas encore terminée, qu'il y a des conséquences de la crise. Mais l'Europe, dans ce domaine, prend des mesures, qu'il faut expliquer à nos citoyens, pour mettre de l'ordre notamment dans la finance et elle est, à cet égard, une des premières à mettre en place cette organisation de la finance à laquelle nous travaillons. Quelques brèves remarques s'agissant en particulier des services d'intérêt général, il convient je le dirai clairement de prendre en compte les spécificités nationales car il est vrai que certains de nos concitoyens sont un peu effrayés je pense par exemple aux Français lorsqu'ils ont à tort le sentiment que l'Europe met en cause les services publics qui sont dans la tradition française. Il convient, de même, en matière de marchés publics, d'avoir égard aux situations particulières, et notamment celles qui permettent la collaboration entre plusieurs collectivités publiques. Ceci étant, la politique sociale est conditionnée par la santé de l'économie et par la croissance économique.